În februarie, denunțam aici referendumul ilegal organizat, la încurajarea Rusiei, în regiunea Găgăuzia din Republica Moldova. În Crimeea, se va organiza peste câteva zile ceva similar, ce i drept, după ce soldații ruși au ajuns deja acolo. Folosirea consultării plebiscitare, în afara unui cadru constituțional pentru a marca voința unei puteri străine este o maimuțărire a democrației. Nu cred, în aceste condiții, că mai putem considera Rusia un partener strategic al Uniunii.

Avem datoria de a l opri pe agresorul rus de la Kremlin, înainte ca el să trimită soldații la vest de Crimeea.